A Rio20 konferencia kivételes lehetőséget kínál számunkra, hogy bonyolult függőségben lévő világunkat a fenntartható fejlődés útján vezethessük tovább. Az elmúlt évek tapasztalatai és pozitív eredménye ellenére is látjuk, hogy jelentős végrehajtási hiányosságok és kihívások maradtak még fenn. Egy olyan gazdaság kialakítására van szükségünk, amely képes növekedést és fejlődést biztosítani, munkahelyeket teremt és csökkenti az egyenlőtlenségeket. Egy ilyen gazdaság lehet a zöld gazdaság, amely magában foglalja az alacsony szén dioxid kibocsátású és erőforráshatékony megoldások alkalmazását. Megvalósításához azonban számos piaci és szabályozási feltételt kell biztosítanunk. Mivel szén dioxid kibocsátásunkat egyre jobban csökkenteni akarjuk, nem értek egyet az atomenergia teljes kihagyásával energiastratégiánkból, és nyomatékosan támogatom a

Egyelőre nincs más lehetőségünk nagy mennyiségű energia előállítására nulla százalékos kibocsátás mellett. Hiszek abban, hogy a Rio20 konferencia meghatározó lehetőség lesz a fenntartható fejlődés előmozdítására.